Wir waren der Meinung das zeigt übrigens auch die überwältigende Zustimmung zu diesem Bericht dass dieser Bericht reif ist, jetzt zur Abstimmung gestellt zu werden.

Das kann man so sehen, dass insbesondere die Bundesregierung und die französische Regierung sich in zwei entscheidenden Punkten noch einmal bewegen sollen.

Deshalb ist für uns eine Frage von entscheidender Bedeutung Was gedenken die Fraktionen, die diesen Antrag unterstützen, zu tun, wenn sich im Rat keine Veränderung in Richtung unserer Beschlüsse ergibt?